Hvala. Bom zelo hitra. Zdaj, očitali ste nam , da ne ločimo zakonodajno pa izvršilno vejo oblasti. Glejte, vi ste ta parlament prinesli nov standard. Na odboru ste javno povedali, da vam amandmaje piše vlada, tako da, glejte, dajte se sebe pogledati.